Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să vă rog ca astăzi, 1 octombrie, când ONU a declarat Ziua persoanelor în vârstă, să le aducem un omagiu, pentru că suntem aici și fiecare avem în țara noastră lucrurile pe care le avem, pentru că generația a treia, persoanele în vârstă au existat, au lucrat pentru noi. Astăzi, ONU din 1991 a declarat Ziua persoanelor în vârstă și, domnule președinte, vă rog, în numele Parlamentului, să le adresăm un omagiu acestor oameni minunați.